Já chci říci, že jsem rád, že to bylo české předsednictví, během kterého byla organizace PMOI odstraněna z listu zakázaných organizací Evropské unie, a jsem rád, že dnes pokračujeme v ochraně opozice proti íránskému režimu rezolucí o táboře Ašraf. Chtěl bych poděkovat všem, kteří se na tom podíleli ze všech politických skupin bez rozdílu jejich politické barvy a přesvědčení, a doufám, že ta rezoluce projde v té podobě, v jaké byla navržena, bez pozměňovacích návrhů, které by ji nějakým způsobem deformovaly.